Již neukrajinská národnost prvních dvou mrtvých a užití střelných zbraní chudáky demonstranty poukázaly na velmi zvláštní charakter boje o moc v tomto významném evropském státě. Chápu, že dvě skupiny velkých vlastníků, tzv.

Nechápu ale, proč stafáž jedné z těch skupin dělají neinformovaní kolegové z Evropského parlamentu. Ostudná role Evropské unie a USA vyjde záhy napovrch, protože po dokonalém státním převratu bude dále ukrajinské hospodářství chřadnout, miliony lidí se budou vystěhovávat ze země a nestabilita v zemi bude dále ovlivňovat sousedící země Evropské unie. Je smutné, že řada našich kolegů ve své naivitě má dojem, že země směřuje tímto převratem k demokracii. Nejbližší doba jim sice naznačí, že všechno je jinak, ale miliardové ztráty a další hospodářský a sociální pokles na Ukrajině nezastaví ani jejich nejhlubší pokání.